herra forseti mig langar að byrja á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir skýrsluna og ræðu sem hún flutti hér í morgun þar kveður við nýjan tón miðað við það sem við höfum upplifað í utanríkismálum á íslandi undanfarin ár og er ég glaður yfir því

á alþjóðavettvangi og það skiptir máli hvaða viðhorf og sjónarmið við höfum gagnvart öðrum þjóðum og heimshlutum jafnvel ísland þó að íbúatalan sé lág nýtur virðingar

og ekki síst fyrir það að landið og rödd þess hefur verið mikið á friðarveg mig langar til að geta þess eða segja frá því að þegar ég var í menntaskólanum í reykjavík þeirri ágætu stofnun þeim ágæta skóla fengum við nemendur að velja að skrifa ritgerðir þetta var einmitt á þeim tíma þegar valdaránið var gert í chile sem lyktaði þannig að í chile sem við höfum mörg getað séð eða margir hafa séð í kvikmynd sem gerð var um ákveðin atvik sem gerðust á þessum tíma sem heitir missing og er held ég öllum mjög gott að sjá þá kvikmynd það sem var erfitt fyrir herforingjastjórnina í chile og margar aðrar herforingjastjórnir er hvernig alþjóðasamfélagið brást við því og gerði því um margt erfitt og smám saman molnaði þetta allt í sundur núna er forseti chile kona sem heitir barselette og nýlega var verið að kjósa konu í argentínu og það eru gleðilegir ferskir vindar sem maður upplifir að eru farnir að blása pólitískt í suður ameríku í venesúela og víðar ég vona að þessir vindar og þessir straumar verði til þess að fólkið sem býr í þessum löndum það er mjög fátækt fólk sem býr þarna og við vitum nú sögurnar um börnin í ríó de janeiro litlu strákana sem hafa jafnvel verið bara skotnir af lögreglunni þegar það hefur þótt svona þurft að hreinsa til og á þessum stöðum í þessum löndum er maður farinn að sjá að meiri félagshyggja meiri samstaða með fólkinu er farin að ryðja sér til rúms og það er mjög gott það er líka mjög gott þegar fólk sem býr í þessum löndum fær að njóta þeirra ávaxta sem jörð þessara landa gefur og auðlindir eins og olíuna í venesúela og annað þar er mikil fátækt en það eru til næg auðæfi þar það á við um mörg lönd í veröldinni að það eru til miklar auðlindir þar og verðmæti eins og margir kalla en fólkið sem býr í löndunum almenningur alþýða fær ekki að njóta þess vegna þess að það eru svo fáir einstaklingar sem stjórna auðlindinni sem hafa yfirráð fær auðlindinni þetta er það sem við þurfum að hjálpa þessu fólki til að komast og leggja okkar orð á þessar vogarskálar við verðum líka að gæta okkar eigin lands í þessu að auðlindir íslands fari ekki bara í örfárra hendur hvort sem það er verið að tala orkuna í iðrum jarðar eða fiskinn sem er að synda í kringum landið þess vegna skiptir máli það skiptir miklu máli hvað við segjum inn í samfélagi og samfélag þjóðanna og þegar við tölum í þessa veru þá eru það lóðir á vogarskálar réttlætis í sumum löndum eru náttúrlega bara stríð og ógnir og skelfing og ég hugsa oft um það þegar ég sé nýfædd börn hér á landi hvað þau eru heppin að hafa fæðst á þessu landi hvað þau eru heppin að vera íslenskir ríkisborgarar á sama degi fæddust börn annars staðar í veröldinni sem móðirin gat ekki einu sinni vitað hvort barnið mundi lifa tvö þrjá daga áfram af því að það var spurning hvort það væri svona mikið stríð vegna stríðs eða vegna hungurs eða matarskorts og annars mér fannst það ánægjulegt þegar hæstvirtur utanríkisráðherra var að lýsa hér yfir og leggja áherslu á það að við leggjum meiri áherslu á að styðja við þróunarstarf og að hjálpa fátæku fólki sem er nánast að berjast hvern dag fyrir lífi sínu ég gleðst yfir því og það er náttúrlega í anda þeirrar hugsunar sem íslensk börn eru alin upp við í kristnum anda ég held að það gæti skipt máli í

gætu talað meira saman en þeir gera páfinn forsvarsmenn múhameðstrúarmanna og annarra því að það er nú oft sem menn rekja

eðli og boðskapur flestra trúarbragða er kærleikur og vinátta og samkennd orð trúarinnar og orð trúarbragðanna ættu oftar að koma inn í þessar umræður út frá þeim grunni sem þau byggja en ekki út frá einhverjum bókstöfum sem einstakir túlkendur eða kennimenn hafa lagt fram eitt var það sem gladdi mig líka mjög að heyra var þegar hæstvirtur utanríkisráðherra talaði hér í morgun það var um samstarfið við grænland og það verk sem hún er að byrja að auka samskipti við grænlensku þjóðina

með aukna samvinnu á milli eins og hefur gerst til dæmis í sambandi við færeyjar það er mjög ánægjulegt hvað samstarf þessara þjóða hefur verið að aukast og hvað áhuginn hjá þessum þjóðum hefur verið að aukast á milli þeirra ég sit í vestnorræna ráðinu og mig langar að segja frá því að á aðalfundi þess í grænlandi voru samþykktar tillögur til dæmis um björgunarmál að þessar þjóðir mundu standa fyrir sameiginlegum björgunaræfingum einmitt í tengslum við hlýnun jarðar eða þar sem ísinn er að bráðna og skip eru farin að sigla norður fyrir og þessar leiðir í kringum lönd okkar eru farnar að vera æ meiri siglingaleiðir og æ fleiri skip bæði með olíu og annan farm sem getur verið mjög hættulegur ef hann fer út í náttúruna einnig hefur fjölgað gríðarlega mikið skemmtiferðaskipum og um borð í þessum skipum eru fleiri hundruð ef ekki jafnvel yfir þúsund manns og við þurfum að hafa náttúrlega geta gert eitthvað ef eitt svona stórt skemmtiferðaskip mundi lenda í miklum háska þá þarf að vera viðbúnaður til að hjálpa fólkinu þar um borð sem oft er nú ekki í góðri eða mikilli æfingu því að þetta eru oft eldri borgarar sem eru í þessum skipum og þess vegna þarf viðbúnaður að vera góður og öruggur önnur ályktun var samþykkt í grænlandi það var um sameiginlegar rannsóknir á fiskstofnum grænlands færeyja og íslands og þetta er eitt af þessu sem við þurfum að huga að

ein tillagan fjallaði líka um að það yrði komið upp upplýsingamiðstöð að evrópusambandið í brussel kæmi sér upp upplýsingamiðstöð um hvað er að gerast í sambandi við loftslagsbreytingarnar og veitt upplýsingar og annað síðan langar mig að geta þess að lokum að ein tillagan fjallaði um jafnréttismál sem fól það í sér að það yrði gert námsefni um ólíkt hlutskipti og kjör kvenna á norðurhjara veraldar á norðurhluta í þessum löndum til að skapa umræðu til að fólk fari að hugsa um stöðu kynjanna og svo framvegis þetta er náttúrlega bara efni sem þarf að þróa og menntamálaráðuneytin eða einhverjir samstarfshópar mundu koma þessum orðum í verk í tengslum við þetta vestnorræna ráð fór ég til kanada á ársþing norðurheimskautsráðsins og það var merkilegt eða það var líka á þeim fundi fjallað um hlýnun jarðarinnar og hvernig við eigum að bregðast við bæði með þessum auknu skipaferðum og öðru og þá var einmitt verið að horfa líka mikið á þessar björgunar

þar var líka flutt erindi eða kynnt rannsókn sem fjallaði um drykkjusýki og félagsleg vandamál sem eru í þessum löndum en þau eru alveg geigvænleg það er hluti sem kemur náttúrlega til okkar kasta í tengslum við þróunarhjálp og aðstoð með þekkingu okkar á þessum sviðum í sambandi við læknisfræði og ýmislegt annað þar sem við getum komið að allt þetta skiptir miklu máli sem við erum að gera og það er hlustað á þetta alveg eins og við hlustum á aðra og þess vegna gleðst ég yfir því þegar við höfum utanríkisráðherra sem hefur í

og hugsanir um það að geta lagt lóð á vogarskálarnar í því að hjálpa fólki til að komast frá